Pozdravljeni, zelo lepo, da ste prišli zopet malo, me gledat, kako živim. Kako je bil ta teden? pa le dolgočasen. mislim, zaradi koronavirusa ne hodimo ven, vse, kaj vidimo, vidimo skozi okno in po televiziji, upam pa, da bo čimprej se ta norišnica nehala in da bomo lahko zopet, šli ven na cesto. Jaz bi mogel nujno iti k frizerju, pa so frizerji zaprti. tako da, zaenkrat, naročam kar se tiče živeža pa to, v, v Sparovi blagovnici v Beltincih. In potem napišem listek in potem mi prinesejo, ravno tako za mesarja v Žižkih. No, jaz, jaz imam dosti znancev, imam pa tudi, mislim, jaz sem bil z večino ljudi v dobrih odnosih, in tako da vedno lahko računam na njihovo pomoč, posebno čez cesto je cvetličarna. ime ji je Silva in njena pomočnica je Cvetka, one koristijo našo klet, za deponije in roške pač, v tem času več nimamo ozimnice , ampak se to da vse, kupiti v trgovini. No, nekaj smo kar sami vkuhali. kleti pa ne rabimo več, ke je krompir pa to lahko kupimo v trgovini, no in one, ona mi je zelo hvaležna za ta prostor, mislim, in, in mi pomaga. Zdaj celo pridejo na ... Okrog enih, pa skuhamo kavo pa malo, malo šatre, ja, pa malo šatre zagutnemo, tako da res nisi čisto odrezan od sveta pa ne veš, kaj se dogaja. Pa večino, mislim, izvem samo novice, ke je ogromno ljudi umrlo. Ja, ne, ampak je še vedno, sem gledal televiziji, mislim, ko so v Pomurskem vestniku, so Beltinci en, ena bolj od okuženih občin. Ja, bolj omejeni, tako da, pravim jaz, ne upam niti ven, ne, , vsi hodijo z maskami okrog, s koliko toliko so ljudje disciplinirani, no, leglo bolezni je pa, naj bi bilo v tem domu za starostnike, ki je pa točno vizavi naše hiše. In potem pač, sem se bojal, ka bi kakši virus prek prišel, ne, ja. Ja. Tako je, ja, ja. soboška bolnica je bila, ja, zelo obremenjena, ravno včeraj sem se pogovarjal z enim bivšim sodelavcem, on še vedno dela, rekel mi je, da je praktično ... jaz sem delal na anesteziji, ne, v intenzivni terapiji, in je rekel, da je celotna ... Oni so sicer zgradili tam za, za izolacijo za te, ampak je bilo premalo, tako, zdaj cela intenziva pa še zbujevalnica v operacijski so, covidni bolniki. najtežji, ne. je pa stara ginekologija je je obnovljena, in tam so tudi covidni bolniki. Na infekcijskem oddelku in na v prvem nadstropju otroškega oddelka, tako da ja. Baje je grozljivka, vsi so izmučeni. Smrtnost je izredno velika, ne, mislim jaz gledam v časopisu, včasih so bili dve, tri osmrtnice, zdaj je cela stran, ne. V, v našem lokalnem časopisu, v Pomurskem vestniku, pa tudi v Delu. Ja, v, v soboški bolnici je še vedno, v ... Ja, maksimum je, zelo obremenjeno, ne, ampak v celotni državi pa padata v nekatere, stvari, , se pravi, osnovna šola do tretjega razreda pa otroški vrtec. Ja, sicer jaz, jaz bi imel malo pomisleke. ker okuži se lahko tudi tako usput, ne, in sicer zdaj morajo vsi maske nositi, če bodo pa te mali otroci bolni, kdo bo za to odgovarjal? Ker direktivo za odprtje teh šol s posebnimi potrebami je, je ustavno sodišče dajalo. mene zanima, če se, če se kaj zgodi, pa bodo ti otroci zboleli, če bo ustavno sodišče odgovarjalo ali vlada. Ja. Zapre. Ja, mislim je ... mislim, jaz sem eden od ustanoviteljev protibolečinske ambulante odnosno sploh oddelkov za ... sestanek smo imeli v Mariboru. ... Smo bili, mislim starejši izkušeni anesteziologi in tam smo potem sprejeli sklep, da se ustanovi pač, služba za zdravljenje bolečine. S posameznimi ambulantami. No, to je potem šlo, seveda moglo se je registrirati in pa to na zdravniški zbornici, tako da smo tam čez mesec dni to začeli funkcionirati, ja. to je bilo tam tisoč ... Težko povedati, ne spomnim se. Več kot petnajst let. Ja. Ker deset let sem jaz v pokoju in mislim, ka smo dosti prej že začeli, ne. bili so pa bili ambulante v Murski Soboti, Ptuju, v Mariboru in v Ljubljani. so pa hodili k nam, kolegi iz drugih bolnišnic, da so se učili in videli, kako protibolečinske ambulante delajo, da so potem tudi v tistih bolnišnicah ustanovili, jaz sem imel kolegico iz Trbovelj, iz trboveljske bolnišnice, ki je pač mesec dni bila pri nas v bolečinski ambulanti in je pač prakticirala in videla, kaj smo delali, ne. Je pa delo je zelo obširno bilo, se pravi, potrebno je bilo speljati diagnostiko, ker večina bolečine, se prenaša z živci, ne. Saj to je, to je dejstvo, to je bilo odkrito, jaz sem imel to enkrat eno predavanje v Podčetrtku, o prenosu bolečine, in je pač ... Smo mogli postaviti diagnostiko. mi smo imeli dva aparata, s katero smo vsem pomagali do ... Zdaj teh aparatov ni več, ker so pokvarjeni, novih pa niso dobili. Tako da zdaj ... ne vem. do zdaj je ambulanta več ne funkcionirala, dokler, no, zdaj so baje eno kolegico zopet uredili, da, da dela v protibolečinski ambulanti. Ampak za protibolečinsko ambulanto je potrebno, obširno znanje, pa tudi anatomije, tako da, to tako ad hoc v začetku ne moreš pošteno delati. No ... Ja. No ... predvčeraj me je klicala ena novinarka, ki ima hude bolečine v nogi, in da je ... ne morejo ugotoviti bila je pri ortopedih, pri nevrologih, pa zdaj, kaj je to, ne, če bi jaz lahko pomagal, da se to odkrije, ne. Pa sem rekel, da bom pač poskušal malo polistati v mojih knjigah, ker sem imel dosti knjig od zdravljenja bolečine, ... Če obvladam pač nemški jezik, dobro sem v glavnem imel nemške knjige, in in bom videl, mislim, nekaj se mi zdi da, da bi bilo, kar bi bilo, ne, ampak, treba je to dokazati, ne. In jaz znam mislim, se spomnim, da je žena našega bivšega župana, ko še ni bilo covida, se je ... Sem jih srečal na parkirišču Sparove blagovnice in gospa je šepala, pa sem rekel: "Ja, kaj pa vi, kaj pa ti šepaš?" Ne, smo se tikali. je pravila, ja ka je padla na, na zadnjo plat, ne, in od te jo boli. No, in sem ji jaz rekel: "Pa pridi, ka te jaz pogledam, pa bomo videli, kaj je, ne, čeprav sem že v penziji." In sem jaz ugotovil, da je ... so pretrgane, pretrgana delna vlakna ishiadičnega živca bila. Potem sem jo poslal na, na, na diagnostično obdelavo, ne, in potem smo ji predpisali zdravila in v enem mesecu je bila stvar urejena. Ja, mislim, potrebno se je poglobiti, pa tudi ko jemlješ anamnezo, ne. zgodovino bolezni pa to ... Moraš pacienta voditi, ker pacient pacienti govorijo potrebne in nepotrebne stvari, ampak ti jih moraš voditi: "No, to zdaj ni važno, zdaj povejte, kako je to bilo, pa ..." Tako da, je, mislim, precej mukotrpno, kak bi človek pravil, to delo, mi smo pacienta naročali točno na uro. mislim, in sicer smo imeli pač tako, prvo smo napravili, akupunkture, ne, en del akupunktur, ki so bile naročene. potem smo delali ambulanto, no, vmes, ko sem jaz delal ambulanto, je medicinska sestra delala s tako znanim tensom, ne, prav s temi raznimi živčnimi stimulacijami, no, potem sem jaz, končno sem prišel, smo delali blokade, ne, različne. potem sem zopet, ambulanto, paciente ogledal in na koncu smo zopet akupunkturo, tako, da sva sva ... Akupunkturo sva dva delala. zdravnica pa ena starejša pa jaz in smo se razdelili dneve in, smo pač ona je delala v ponedeljek, sredo in petek, jaz pa torek in četrtek akupunkture. Ker je bilo preveč tega, ne. Ljudje so veliki reveži, če, ki imajo bolečino, ne, in jaz sem, jaz sem to gledal, videl sem jih ogromno v bolnici, ne, in, mislim, smo se menili s kolegi iz drugih bolnišnic. potem so pa v tujini bili in smo tam videli, kako to funkcionira, ne. V Nemčiji smo bili, ker mi imamo z ... sploh soboška bolnišnica, z Ingolstadtom veze, no, in smo to videli, kako tam funkcionira, mislim, fantastično, oni pač ogromno denarja dajo za, za opremo pa to, no, in potem smo mi tu ustanovili to, te ambulante. največja je v Kliničnem centru, zdaj mislim, da je v zgradbi bivše Bolnice Petra Držaja, in in, saj pravim, potem smo pa začeli si nabavljati že literaturo, hodili smo na, na seminarje, na kongrese o zdravljenju bolečine in tako smo prišli pač v ta štos, kako bi to človek povedal, tako, in, in smo začeli delati tudi pri nas. Ja, to, ja, to se ... ja, mislim ... to je mislim mislim akupunktura, ne, mislim, to je komplicirana veda, ne, to je kitajska medicina, in sicer obstoja iz meridianov, kjer so posamezne točke, in to moraš poznati in tudi moraš vedeti, kaj, katere točke boš pač s tisto akupunkturno iglico zbodel, ker so, mislim ... Princip je ta, tam, kjer je premalo, moraš zbosti to, da pride več energije v druge živce, tam, kjer jih je preveč, pa obratno, ne. Tako da, saj pravim, mislim, jaz sem imel ogromno literature, še zdaj imam nekaj, nekaj sem jih, sem dal kolegici, ki se zdaj s tem ukvarja, nekaj pa še imam jaz, ne, mislim. Je pa to, pravim, mislim, izobraževanje je bilo ves čas, ko sem delal, smo se mogli, smo se izobraževali, ker vedno so se nove metode odkrile, da , če tako vzameš, gre, je bilo ogromno to tako znano kot herpes zostera. In, in to, to ... Če se pravočasno ne zdravi, so to strahotne bolečine, ne. No, potem sem jaz v Nemčiji slišal, da se to lahko zdravi s tisto močno kapsikam, to je paprika, tista močna, ne. No, in se malo pozanimal, je že, so že bili pripravljeni kompleti, sicr zelo dragi, ampak mi smo jih v bolnici naročili, ker je direktor odobril, ... Pač postopek je malo kompliciran, ne, in najprej je treba boleče ali umiti, posušiti, potem smo nalepili ksilokainske, to se pravi anestetični flašter na to področje, da se je koža anestezirala, in potem smo ta flašter sneli in smo dali gor flašter za to papriko. To smo morali delati v skafandru, to ko zdaj v covidu, pa z rokavicami, ker je to strašno peklo. In bolnike je mogoče, eno uro jih je peklo, potem je pa bolečina nehala, nič niso imeli bolečine. Ja, je, je, ja. Je, mislim, sigurno, ne, mislim, so, so pa bili tudi problemi, ne. Ker eni so pač mislili, da, da bi šli v toplice, pa sem rekel: "Glejte, mi toplic ne, ne, ne predpisujemo, to ni tako enostavno, samo prav to more prav zdravnik predlog, nato sem pa jaz toplic. ne pišem, sploh pa vam ne, ki vidim, da niste potrebni tega, ne." Ja, mislim, glej, pa, mislim, dosti takšnih, ki te hočejo malo obrniti pa to, samo mislim, če štirideset let delaš v zdravstvu, potem enostavno to, v ... Na hitro spoznaš, kaj nastaja v ljudeh. Tako, ja, ja, ja, mislim, glej, to je ... Jaz sem, pravim, dosti in ... Dosti delal, mislim, soboška bolnica ni, pred mano ni imela anesteziologa, ne. In je to bil velik problem in potem sem jaz pač se šolal, za anesteziologa, štiri leta to traja, in sem, mislim začel sem v Mariboru, potem v Ljubljani, na koncu v Beogradu. In sem, vedno mislim, če je bilo kaj za narediti, sem šel, zato ker vsaka stvar mi je prinesla dodatne izkušnje. In zavedal sem se, da bom v začetku sam v tej bolnici in bom moral vse probleme sam rešiti, ne. No, potem so pa prišli še kolegi, pa smo se širili tako, ja. no ... Tako da, ko sem šel v jaz sem sicer šel v penzijo že pred desetimi leti, ampak sem potem še dve leti delal v ambulanti, ker nikogar ni bilo, potem je, so dali eno kolegico, kateri se je malo v glavi zrolalo, pa še imela je, mislim, da tudi Parkinsonovo bolezen in je dobila zraven, tako da je bilo problematično, en čas nekdo iz Maribora hodil enkrat na mesec, ne. No, zdaj sem pa slišal, da, da je kolegica, ne, ki je prevzela to, ampak mislim, to traja tri, štiri leta, da se naučiš, da spoznaš. No, mislim, prišlo je do tega, tako da je nekdo, mislim, zdaj se točno ne spomnim, če je to za televizijo bilo, za radio ali, ali za kakšen časopis, in takrat je bil direktor in on je ti papir meni dal, no, in jaz sem potem iskal po kupu po arhivih pa to, da sem potem pač našel te dogodke, mislim pa zdravnike, večino zdravnikov, ki so bili v bolnišnici soboški, ne. V glavnem sem se na to osredotočil, in sicer, mislim, sem tudi stare fotografije našel, bolnica je bila tisoč osemsto šestinosemdeset ustanovljena, v eni zgradbi, to je bilo takrat mešano, ne, en, ena od sob je bila interna. No, bolnica se je počasi dograjevala, torej prihajali so zdravniki, in šestintridesetega leta je bila prva transfuzija narejena v soboški bolnišnici. no, potem so pa začeli dograjevati, ne, in je pa v najslabšem stanju bila kirurgija, bolnišnica se je selila praktično v Rakičan, ne. In tam so tam so gradili nove zgradbe in zadnja je bila kirurgija, ne. In prej, mislim, je, na podstrešju sem našel ogromno stvari, ki, ki so jih tam odložili. Dosti je šlo v nič. te stvari jaz dosti sem rešil, in smo potem v Beltincih naredili v gradu, muzej, začetni muzej zgodovine zdravstva. zdaj v prvi fazi smo naredili lekarniško zbirko, za lekarno, pa, v splošni, delo zdravnikov splošne prakse. Zdaj bi treba bilo vse delo nadaljevati, ampak očitno, situacija v občini takšna, da enostavno niso. ne vem, mislim, denarja dosti ni treba, ne. Prvič ni rešena denacionalizacijska, stvar z gradom, ne, ker nekaj daljni dediči bi ga radi imeli, potem vse je treba prostore adaptirati in, in seveda vse popisati, popraviti, zrestavrirati, to delamo skupaj s soboškim muzejem, mislim. Bilo je vprašanje, mislim, to je bila moja privatna zbirka, ne. In bilo je vprašanje, komu bi to zaupal, ne. In potem sem rekel: "Občini nikakor ne, ker sem bral v časopisu, da je občina v Rogaški Slatini prodala neke dragocene perorisbe, pa to, ki jih je dobila od iz Švice, od nekih zdravnikov." Pa sem rekel: "Ne, to ne pride v poštev." In potem smo se z muzejem dogovorili ... Tako je Pomurski muzej, kako se zdaj zove, in oni so tudi stvari restavrirali, kar je bilo potrebno, ne. Pa še je zelo dosti za narediti. Ja, mislim, sem torej, saj to sem rekel. Ne, ne, ni. Očesna ambulanta je, mislim, da je očesna ambulanta, je, mislim od, to je bilo čisto naključje, v v Prekmurju je bil trahom zelo razširjen in trahom je tudi bil na Hrvaškem in, mislim, tam je celo tu, v bližini bolnice za trahomske bolnike. No, in tam je tudi delal en zdravnik, doktor Pečan, ki je potem prišel, a je bil pionir na zdravljenju trahoma, in je potem prišel v Soboto, je tu začel delati, je zidal je zdravstveni dom, tisto staro stavbo, ki še zdaj stoji, med vojno, ke je bil seveda izseljen in se trahom nikdar ni zdravil in se je zopet razširil. No, po vojni je pa začel zopet delati, jaz sem ga dobro poznal, ker se je zelo pogosto ustavljal pri mojem očetu v lekarni, in sicer je, ko so šli v Lendavo. Torej takrat seveda ti zdravstveni domovi niso imeli specialistov in je recimo turmolog pa očesni zdravnik sta, sta se peljala v, v takšni fiat takšen kombi. V, v Lendavo sta tam ordinirala in nazaj grede so se ustavili pri nas, in na kavi in oboževal, doktor Pečan je oboževal krapse. In je našo gospodinjo, ne, je rekel vedno: "Ančka, krapsi so bili za pet, kava pa zanič." In potem jo je učil, kako se mora kavo kuhati turško, ne. Tako da ... In potem seveda se je upokojil pa umrl, in s s njegove stvari so stale in to potem hčerka, ki je bila profesor anestezije, jih je meni dala, tako da imamo to še. Potem smo delali napraviti to očesno ambulanto, ne. k starim pohištvom pa to, kar smo ga na podstrešju našli, pa z inštrumentarijem pa to, kar je ostalo od doktor Pečana. to je, to je tako , v sklopu slovenskega Zdravniškega društva je sekcija za zgodovino medicine, in v vseh ... Področja zdaj ... Je razdeljeno tako, kot recimo volilni okraj, ne. in potem ker so vedeli, da sem se jaz s tem ukvarjal, so me potem imenovali za ambasadorja zgodovine medicine v Pomurju. Tako da, tisti sestanek v Mariboru je bil v bistvu organizacijski. Ja. No, mislim, moji predniki so bili vsi zdravniki po materini strani in zdaj to z, z mojim sorodnikom, mojim bratrancem, ki je tudi zdravnik, vendar ima težave z očmi in ne dela več, v praksi, raziskujeva, kam se je, kako daleč je bilo to, mislim, moj bil praded pa ded pa tam potem, nekako noter v Ferkovo družino ... zelo zanimivo, ne. Je pa problem, ker so, med vojno so ljudje, mislim, pa po vojni, ne, ko je bilo pač, ko je Udba hodila okrog, so večino dokumentacije pa slik pa to zakurili, ne. Tako da je uniči, tako da je zelo težko priti do nekakšnih pametnih. Jaz sem doma sicer dosti našel, ker moj oče je imel skrito, zunaj pa tudi okrog, pa ljudi sem spraševal pa si zapisoval. mislim, je, moja malenkost je delala v, v, to je, Zavod za turizem in kulturo. In jaz sem bil tam predsednik upravnega odbora pa še ena je bila, Elica, ki je, ki je bila direktorica. Pa nekaj uslužbencev smo imeli, ne. In potem, ker smo v gradu bili, smo potem začeli to raziskovati, ne. No, in smo kontaktirali še živeče, grofe, mislim, da za dokumentacijo pa to, no, in za eno družino smo pač na Madžarsko v državni arhiv pisali in so nam rekli, da se pač oni, mislim, je imel v bistvu sedež na Slovaškem, v Beltincih je imel pa še ta grad, ne, kupil ga je dejansko od, cesarske vlade. No, in so rekli, da je pač žal arhiv uničen bil med vojno in to nima, no, in potem je pa, ke zdaj ne bom imenoval, kateri profesor, srečal enega akademika, ki je bil, poreklu grof in iz te družine, ki je bila v Beltincih, in je rekel: "Ne, ne," pravi, "jaz sem," pravi, "na predvečer druge svetovne vojne ves arhiv prenesel na Dunaj." In arhiv je na Dunaju, tam je bil v raznih kleteh, skritju pa to, tako da, smo potem prišli do zelo pomembnih, dokumentov, tudi načrtov za beltinsko cerkev, pa tudi kako je grad izgledal, pa da je bil okrog tisti vodni jarek za obrambo pa to. Tako da je on ta, docent je, ne, profesor docent, izdal potem knjigo in predstavitev te knjige je bila v Beltincih, ne, ker se pač je, mislim ... Moje, jaz sem pa potem raziskoval vse družine. No, naši Beltinci so jaz ... To je bila tako znana Turniška prafara. Se pravi, prafara je bila, v ... župnik, duhovnik je bil v Turnišču, ki se je takrat imenoval Črnec. in je cerkvi, ko je bila malo zunaj, potem so pa župnišče uredili v, v tem Turnišču, ki je bilo utrjeno malo, tako da so cerkev precej uničili Turki. duhovnik pa neki so bili zaščiteni v tem kraju, ne. In, pod turniško prafaro so spadali tudi Beltinci in v njihovih, mislim v Zagrebu, v teh škofijskih arhivih, se nahajajo tako znani vizitacijski zapisniki. In mislim, ti so zelo natančni in od ... Smo ogromno izvedeli od tega, ne. in potem smo, sem šel jaz sukcesivno naprej, ne. prvi lastniki beltinške graščine, ne. V, v Beltincih so se zdravili najprej bolj od tam. in v, v, čisto blizu, zraven je bil kraj Mahlenovci, ki so ga Turki popolnoma požgali in uničili, Beltinci so bili utrjeni, tako da so se ljudje umaknili v, v Beltince pa v grad, ki je imel obzidje pa, pa ta jarek za vodo, ki se je do pred kratkim še videl, potem so ga pa, ne vem, zakaj, zasuli. in, je prva družina, ki je bila v Beltincih, so bili Jura, to so bili, predpostavljajo tudi drugi raziskovalci, da so bili slovanskega porekla. V Lendavi so bili pa Hohodi. In to je stalno se boksalo za te, razna zemljišča, za vasi ali ... Na eni strani Ledave ali na drugi strani Ledave je, h komu pripada, ne. In potem je pač vse te kraljica Elizabeta Madžarska, ker Prekmurje je spadalo pod Madžarsko, razdelila, Hohodom, iz, z iz familije Juro se je pa domenila, da so dobili na Goričkem posestva, in ta grad so potem dobili Hohordejovi ali Banbanfiji, kot so se pa zdaj imenovali, ne. No, in potem sem jaz ... Hohodih, ki so imeli Beltince pa beltinsko graščino, je prišel grof na Vrždi, ki je bil lastnik, on se je boril proti Turkom, vendar se je pridružil madžarskim upornikom in potem so morali iti na Dunaj na zagovor in tam jih je dal cesar obglaviti. Zviljskega Frankopana, potem, več teh grofov, in je, beltinsko posestvo, ka je bil, beltinsko posestvo je bilo kondominij. Zelo veliko je pa dal škofu iz, Széchenyiju, so opravili. No, ta škof Széchenyi je potem grad obnovil, opremil in po njegovi smrti je bil njegov dedič, potem se je med, med, med mislim, poroke, kako je to šlo pri teh, tako da so se stalno menjavali lastniki. In zadnji lastnik je bil, grof Zichy, ki je bil, mislim, cesarski maršal v, na Dunaju, in je bil en on redkih, ki je imel res zlate, pa mislim, da bo od tega, ovna. Mislim, to je visoko odlikovanje, ki, ki ga samo najzvestejši cesarski uradniki dobijo. To je, se pravi, od red zlatega runa. Ne, zlato runo, to je, izvira iz stare Grčije, ko so jo, iskali to zlato runo. no, mislim, in njegova hčerka je potem do druge svetovne vojne bila v gradu, grad, ki sicer ni bil več v dobrem stanju, ker je bila v Jugoslaviji agrarna reforma in so večino zemlje odvzeli, tako da je ostalo samo sedemdeset hektarov, in premalo dohodkov, da bi recimo to popravili in zaslužili, ne. Tako da sem jaz sem to, jaz sem mislil, da bom to hitro, ampak trajalo je dva, tri mesece, preden smo do vseh podatkov prišli, in potem seveda računalniško gledali potem fotografije pa to. No, in potem bi bila to predstavitev. Imeli smo par sodelavcev tudi iz Maribora, posebno en mlajši, ki študira v Gradcu, ki se ukvarja z genealogijo, on nam je tudi dosti pomagal, katere osnovne podatke, našel pa tako. Tako da smo potem to, napravili računalniške slike in z vsako družino ... In to visi v Beltinskem gradu. Ja. Ja, mi smo, pravim, mi smo zelo dosti, mislim, mi smo vse obdelali kompletno, ne, od familije Jura, pa mislim to potem v ... Turniška prafara razdelila na Beltince pa na Turnišče, ne, pa to. To je vse dokumentirano in so fotografije teh cerkva in tako dalje. Ja. Jaz se tudi zahvaljujem za ponudbo.